Signora Presidente, io chiedo che la nostra relazione, questa che abbiamo appena votato, sia rimandata alla commissione ENVI per essere la base del negoziato interistituzionale in conformità dell'articolo 59, paragrafo 4, dell'articolo 59 bis e dell'articolo 69 septies.